Paní předsedající, já jsem se i po včerejší debatě nakonec rozhodl nepodpořit tuto zprávu. Jsem přesvědčen, že povinné uvádění informace, odkud produkt pochází, nic nevypovídá o tom, jakou kvalitu daný produkt má. To znamená, pokud zde příznivci povinné regulace, povinného označování tvrdí, že tím se zkvalitní i naše jídlo, zkvalitní se tím informace o tom, co v zásadě jíme, tak to podle mého názoru není pravda. Myslím si, že ti spotřebitelé, kteří chtějí přesto mít informaci, odkud produkt pochází, mohou si vybrat zboží, potraviny od toho výrobce, který toto dobrovolně uvádí na etiketách svého výrobku. Takže já nejsem pro další regulaci, jsem pro to, aby toto bylo zachováno v dobrovolné podobě, nechť ti výrobci, kteří chtějí tímto oslovit svého spotřebitele, to na výrobcích uvádějí.